Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione sottolinea giustamente l'importanza e il valore dell'industria europea, oggi in crisi in molti settori, come ad esempio il tessile e il siderurgico. Tuttavia mi sembra che le soluzioni prospettate non tengano conto di quello che è il risultato della presenza industriale in un territorio, ovvero il patrimonio di capacità e conoscenza tipico di un'area, sviluppatosi nel tempo. Si parla sempre di favorire l'insediamento di industrie culturali e creative, che rimpiazzino i vecchi stabilimenti e produzioni. A mio avviso, non è questa la soluzione, può essere utile, ma prima di tutto andrebbero difese le industrie ancora esistenti. L'Europa dovrebbe tutelare ad esempio il nostro settore tessile e siderurgico perché vi sono realtà che hanno dimostrato nei secoli capacità difficilmente riscontrabili altrove. In Toscana, abbiamo i distretti industriali del tessile pratese e della siderurgia di Piombino, eccellenze produttive a livello internazionale che possiamo e dobbiamo ancora difendere e sulle quali non voglio che l'Europa metta la parola fine.